Señor Presidente, ayer hizo un año —ayer exactamente— que, por primera vez en la historia, un partido kurdo entró como grupo político en el Parlamento turco, con un 13 de los votos totales. Un año después, hoy mismo, luego de una continuada campaña de descrédito contra ese mismo partido y de unas nuevas elecciones en noviembre, la situación ha dado un giro de 180 grados.

Como primera consecuencia, al menos cincuenta diputados kurdos van a verse sometidos a acciones judiciales y quizás a penas de cárcel por la simple expresión de sus opiniones. En un año hemos pasado de la esperanza de apertura democrática, de la casi culminación del proceso de paz y de una enorme implicación positiva de la sociedad turca a una situación de conflicto armado, a gravísimos atentados en las principales ciudades, como ayer mismo, y a una total involución antidemocrática de la vida política.